Quando a fine anni '70 un cardinale polacco è stato eletto Papa, il politbureau ha fatto di tutto per osteggiare una missione che ha garantito una grande apertura alla democrazia di quei paesi e di quel mondo, che era separato dall'Occidente. Quel cammino di democrazia rischia di essere appannato da episodi come quelli che si sono verificati in piazza Bolotnaya Ma io credo che noi qui dobbiamo prendere atto del percorso che la Russia ha fatto verso la democrazia e le libertà e intendere questa risoluzione come un ulteriore invito alle autorità russe a continuare su questo percorso rifuggendo da scelte ed atti che vadano contro la democrazia e la libertà.